Monsieur le Président, c'est avec consternation que nous avons appris sur ces bancs la mise en place d'un groupe de travail visant à discuter d'un statut avancé pour la Tunisie.

Parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans que des témoignages nous arrivent de ce pays montrant la multiplication des menaces et actes d'intimidation sur tous ceux et toutes celles qui osent encore dénoncer les méthodes de ce régime.

Le 6 mai dernier, le journaliste Zouhair Makhlouf a été arrêté et molesté par la police alors qu'il se rendait à un dîner avec l'ancien bâtonnier de Paris.

Rendre compte de l'agitation sociale dans le bassin de Gafsa et de la répression qui s'en est suivie.